Já si myslím, že není čas na to, abychom diskutovali o politické orientaci Ukrajiny, ale faktem je, že způsob, jakým prokurátor vede proces, ačkoliv ví, že je to v rozporu se standardy Evropské unie, ví, že jsme před podpisem dohody o přidružení, ukazuje jasně na selektivní uplatňování práva.

Ale já velmi vítám to, že parlament a vláda jsou připraveny reformovat justici.